Monsieur le Président, Madame la Commissaire, les négociations avec l'Australie et la Nouvelle Zélande ne sont pas, comme vous le dites, un partenariat.

Alors que nous n'avons pas encore réglé les différends à l'Organisation mondiale du commerce sur la répartition des quotas d'importations agricoles qui vont découler du Brexit, voilà que nous négocions avec deux géants agricoles parmi les plus compétitifs au monde et, de surcroît, dans des secteurs qui sont déjà en crise dans l'Union européenne, notamment tout le secteur de l'élevage et de la production laitière. Poursuivre ces négociations après le CETA et donner suite à la volonté de la Commission de lancer un autre traité, avec le Mercosur, c'est à coup sûr signer la mort d'une agriculture paysanne, garante d'une alimentation de qualité et d'emplois. Nous défendons la coopération avec l'Australie et la Nouvelle Zélande, mais nous refusons ce libre échangisme mortifère.